Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous soutenons les négociations de cet accord de libre échange avec l'Inde, qui doit être ambitieux mais qui pose néanmoins encore quelques questions. Tout d'abord, celle de l'inclusion d'un chapitre sur le développement durable. Cet accord de libre échange est un accord de nouvelle génération, il est donc normal qu'il comporte un tel chapitre. Il ne s'agit donc pas d'une monnaie d'échange mais d'un chapitre de négociations en tant que tel. De plus, si l'accord de libre échange doit prendre en compte le niveau de développement propre à chaque partie, il ne peut faire l'impasse sur des normes aussi fondamentales que, par exemple, l'interdiction du travail des enfants.

La Commission ne peut pas ignorer les normes sociales minimales dans le cadre de ces négociations. Pour revenir au chapitre de négociations purement commerciales, la question de la réciprocité de l'accès aux marchés publics n'est pas totalement tranchée. Je me félicite que l'accès aux marchés publics indiens fédéraux soit couvert par ces négociations, mais qu'en est il des marchés provinciaux? Pour finir, j'ai quelques inquiétudes quant à la protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier et cela a été dit plusieurs fois celle des indications géographiques. La législation indienne ne les protège qu'au niveau national, pas au niveau international. J'avais compris que la Commission avait listé 200 indications qu'elle protégerait via un accord qui entrerait en vigueur avant l'accord de libre échange.